Nie jestem Włochem, nie jestem Brazylijczykiem, jestem obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej i nie chcę, aby Unia była unią asymetrii, aby takie same prawa przysługiwały zbrodniarzowi i ofiarom czy rodzinom ofiar zbrodni.

Wydaje mi się, że w tej sprawie ja, jako osoba niezaangażowana tak bardzo emocjonalnie i chyba bardziej patrząca na to chłodno i obiektywnie, mogę stwierdzić, że rzeczywiście nastąpiło tutaj zachwianie pewnej równowagi, niepojętej dla naszych podatników, dla naszych wyborców. Uważam, że w tej sprawie decyzja Sądu Najwyższego Brazylii jest niezrozumiała i będzie niezrozumiała dla każdego człowieka, który się w to zagłębi.